um klukkan tvö í dag að loknum umræðum um störf þingsins fer fram umræða utan dagskrár um eflingu gjaldeyrisvaraforðans málshefjandi er háttvirtur þingmaður valgerður sverrisdóttir forsætisráðherra geir h haarde verður til andsvara umræðan fer fram samkvæmt annarri málsgrein fimmtugustu grein þingskapa